Cela a causé des pertes financières considérables, et surtout comme l'ont rappelé les collègues plus de dix millions de personnes, qui n'étaient pas toutes en voyage de tourisme, ont dû remettre leur voyage et trouver d'autres moyens de transport. C'est le résultat du chaos semé par un événement totalement naturel qui nous a replacés dans un contexte important par rapport à la nature, et qui a provoqué une paralysie sans précédent dans le ciel européen. Bien sûr, il est difficile de prévoir une éruption volcanique et, plus encore, la formation de ce nuage de cendres bien sûr plus difficile que de prévoir un épisode neigeux mais la crise qui a été provoquée par ce nuage a mis en lumière tous les manquements et les lacunes de la gestion du trafic aérien dans l'Union, la faiblesse et l'absence d'un certain nombre d'outils de gestion.

S'agissant du premier élément, la crise a mis en lumière qu'il était absolument indispensable de renforcer la comodalité dans les transports européens puisque le nuage a montré les limites non seulement des systèmes aériens au niveau européen, mais, notamment, du train puisque de nombreux voyageurs n'ont pas pu trouver de solution de rechange. On peut imaginer c'est démontré dans les études qui ont été faites depuis un an que, avec plus de comodalité, l'ampleur de la crise n'aurait pas été telle et la paralysie aurait été un peu moins forte. Concernant le deuxième élément, tout comme dans la crise financière et tout comme les débats que nous avons sur la méthode communautaire par rapport à l'intergouvernemental, ici, dans le domaine des transports, ce n'est pas l'intergouvernemental, ce n'est pas une réponse fragmentée de vingt sept États membres qui pourra résoudre les difficultés que nous avons connues, et qui peuvent se reproduire, mais vraiment une méthode communautaire.